Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Status und Anerkennungsrichtlinie einen großen Schritt vorwärts machen. Als besonders wichtig erachte ich, dass es gelungen ist, den Familienbegriff eng zu fassen, sodass Missbrauch vorgebeugt wird. Im Zusammenhang mit dem subsidiären Schutz erachte ich als positiv, dass der interne Schutz Priorität erhält, wenn nämlich in einem Teil des Herkunftslandes die Möglichkeit auf einen effektiven Schutz besteht. Ich erachte es auch als bedeutsam, dass für rasche Verfahren Gründe angeführt werden, wann subsidiärer Schutz tatsächlich gewährleistet wird und wann nicht.

klargestellt, dass dann kein subsidiärer Schutz zu gewährleisten ist, wenn der Schutzwerber vorher eine schwere Straftat begangen hat.